În primul rând, trebuie îmbunătățit accesul la medicamente de calitate la prețuri accesibile.

Aceasta trebuie să faciliteze accesul la tratamente cu preț redus și să intre în parteneriate benefice atât cu sistemul privat, cât și cu cel public pentru activitățile de cercetare dezvoltare privind disponibilitatea medicamentelor, dar și transferul de tehnologie. Companiile farmaceutice trebuie încurajate să se implice mai mult în țările cu venituri medii sau scăzute și să își înregistreze produsele în aceste țări nevoiașe. Comisia Europeană trebuie să amâne implementarea drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț în țările cel mai puțin dezvoltate pentru a nu înrăutăți accesul populației la servicii medicale și accesul acestora la tratamente adecvate.